Üdvözlöm képviselőkollégám jelentését a sport európai dimenziójáról. Külön kiemelném a sport európai összetartozást erősítő szerepét és az intoleranciától mentes légkörének az erősítését. Engedjék meg, hogy a jelentés kapcsán egy furcsa esetre hívjam fel a figyelmet nemrégiben Románia és Magyarország jégkorong válogatottja Romániában a magyar többségű Csíkszereda városában játszott egymással. Mivel a román jégkorong válogatott keretében két játékos kivételével kizárólag romániai magyar kisebbségi közösséghez tartozó játékosok szerepelnek, a mérkőzés előtti szokásos himnuszéneklés során ezek a játékosok is a magyar nemzeti himnuszt énekelték. Az eset különös figyelmet kapott a központi román sajtóban, sokan hazaárulással vádolták a szinte teljes román válogatottat kitevő magyar nemzetiségű hokisokat. Ideje lenne, hogy a kölcsönös tisztelet és tolerancia határozza meg nemcsak a sportesemények légkörét, hanem a közéleti megnyilvánulásokat is, mert ebben az esetben nem a szurkolók gesztusai szították az intoleranciát, hanem a román politikusok és a román sajtó képviselőinek rosszindulatú manipulatív tevékenysége.